Señor Presidente, apoyamos este debate, que deriva de la declaración del Consejo y de la Comisión, porque es muy necesario. El día 21 de marzo es un referente de dolor que nunca debemos olvidar

Acabamos de recibir el Nobel de la Paz a toda una trayectoria llena de valores es un premio merecido, pero tenemos aún muchas fragilidades. En la Unión aún hay comportamientos discriminatorios duros y lamentables.

nuestras amenazas, cualquier tipo de discriminación —la étnica, los delitos motivados por el odio, el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la homofobia— y, sobre todo, nuestra indiferencia y nuestra falta de compromiso.

La denuncia y el combate de estas conductas y delitos, la educación y la formación en los valores de la Unión, la protección y el amparo, además del reconocimiento, de las víctimas, y una justicia eficaz y rápida que castigue a los culpables. Estos delitos podrían, algunas veces, no estar definidos o tipificados, pero se padecen, se sufren y se sienten.